Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, disons le sans détour, il y a de la corruption sur les fonds européens. En tant que président de la commission du développement régional, je veux dire qu'une lutte implacable doit être menée contre la corruption sur les fonds structurels car il y va de la crédibilité de notre politique et il y va aussi de la confiance dans les institutions

Et dans cette lutte, vous nous trouverez et vous me trouverez à vos côtés, comme vous me trouverez et vous nous trouverez à vos côtés pour que des suites soient données aux affaires de conflits d'intérêts et aux présomptions de fraude, sinon de corruption, en

Nous nous sommes dotés d'un Parquet européen pour améliorer cette lutte.

Que ses moyens ne sont pas à la hauteur de la lutte qui doit être menée, c'est pourquoi nous devons travailler à l'indépendance budgétaire du Parquet européen. Ce dernier ne sera pleinement indépendant et ne pourra viser ses objectifs que s'il a les moyens qui lui sont donnés pour pouvoir mener cette lutte essentielle contre la corruption sur la PAC et sur les fonds structurels pour protéger notre budget européen.